Im Gegenteil, der Konflikt droht sich auszuweiten.

Angesichts des aktuellen Berichts des UN Menschenrechtsrates über Internetsperren hat sich die EU auch mit dem Thema Freiheit im Internet auseinanderzusetzen. Gerade beim umstrittenen ACTA Abkommen wird deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Um der US amerikanischen Unterhaltungsindustrie weitere Milliardeneinnahmen zu gewährleisten, sollen offenbar Datenschutz und Grundrechte geopfert werden.